gengið er til dagskrár og fyrir tekið eina dagskrármálið stefna ríkisstjórnarinnar skýrsla forsætisráðherra og umræður um hana sem verður útvarpað og sjónvarpað héðan úr alþingishúsinu umræðurnar skiptast í þrjár umferðir forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur röð flokkanna er í öllum umferðum þessi

ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð jóhanna sigurðardóttir forsætisráðherra ásta r jóhannesdóttir félags og tryggingamálaráðherra í annarri umferð og helgi hjörvar sjöundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í þriðju umferð ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða þorgerður katrín gunnarsdóttir fyrsti þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð einar k guðfinnsson fimmti þingmaður norðvesturkjördæmis í annarri umferð og björn bjarnason sjötti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í þriðju umferð ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða steingrímur j sigfússon fjármálaráðherra og sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra í fyrstu umferð í annarri álfheiður ingadóttir ellefti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður og í þriðju umferð árni þór sigurðsson níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður fyrir framsóknarflokk tala birkir j jónsson sjötti þingmaður norðausturkjördæmis í fyrstu umferð í annarri eygló harðardóttir áttundi þingmaður suðurkjördæmis og í þriðju umferð siv friðleifsdóttir tíundi þingmaður suðvesturkjördæmis fyrir frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð guðjón a kristjánsson sjötti þingmaður norðvesturkjördæmis kristinn h gunnarsson níundi þingmaður norðvesturkjördæmis í annarri umferð en í þriðju umferð grétar mar jónsson tíundi þingmaður suðurkjördæmis